virðulegi forseti oft er ég nú sammála háttvirtum þingmanni og kannski oftar en hitt en ég get ómögulega tekið undir það með háttvirtum þingmanni að þessi skýrsla sé einhvers konar tilraun lífeyrissjóðanna til þess að verða hvítskúraðir þá vil ég bara segja sér er nú þá hver þvotturinn því að skýrslan er auðvitað að draga fram með mjög krítískum hætti og varpa ljósi á ýmsa hluti sem miður fóru í starfsemi lífeyrissjóðanna þess vegna tel ég að þessi skýrsla sé mjög gott plagg það er auðvitað hægt að gagnrýna einstök efnisatriði það hafa menn verið að gera meðal annars úr lífeyrissjóðunum sem bendir nú ekki til þess að þetta hafi verið pöntuð skýrsla af þeirra hálfu þeir til dæmis vefengja bara heildartölurnar um tapið og svo framvegis ég vil bara rifja það upp vegna þess að mér finnst það skipta miklu máli líka til þess að tryggja trúverðugleikann í þessari skýrslugerð allri saman að málið er bara þannig vaxið að lífeyrissjóðirnir sjálfir höfðu um það frumkvæði meðal annars eftir mikla umræðu meðal annars hér á alþingi að það væri skynsamlegt að fara ofan í störf og starfshætti lífeyrissjóðanna til þess að það væri gert með trúverðugum hætti var það niðurstaða stjórnar og varastjórnar landssambands lífeyrissjóðanna að það væri gert með þeim hætti að ríkissáttasemjara sem sannarlega hefði enga hagsmuni gagnvart lífeyrissjóðunum væri falið að tilnefna þrjá tiltekna einstaklinga til verksins til þess verks voru ráðnir þeir sem við vitum að eru í þessari stjórn meðal annars fyrrverandi hæstaréttardómari prófessor við háskólann á akureyri ákaflega vandaður maður sem ég þekki nú bara af persónulegum kynnum

rangt að vera að dæma þessa skýrslu með einhverjum hætti úr leik vegna þess að það voru lífeyrissjóðirnir sjálfir sem áttu af því frumkvæðið mér finnst það lofsvert að lífeyrissjóðirnir sjálfir hafi kallað eftir því að gerð yrði úttekt á þeirra eigin störfum